Rolul măsurilor privind eficiența energetică este critic, în vederea realizării la cele mai mici costuri a obiectivelor stabilite privind clima și energia. Consider că, pentru a avea parte de o eficiență energetică îmbunătățită și pentru a realiza economii de energie, statele membre trebuie să accelereze implementarea directivei privind eficiența energetică, să continue acțiunile de renovare a clădirilor, în scopul reducerii consumului energetic și să și adapteze programele naționale, astfel încât să dezvolte infrastructuri noi, inteligente și flexibile, în special rețele inteligente, care să permită asigurarea de rezerve energetice.

2014. În plus, diminuarea consumului prin eficiență energetică este cel mai durabil mod de a reduce dependența de combustibilii fosili și vom genera, astfel, o reducere semnificativă a importurilor, cu aproximativ